Udało nam się wspólnie zgodzić z tym, że musimy zwiększyć rolę organów zarządzających i szczególnie organów nadzoru, zarówno tego nadzoru wewnętrznego, jak i zewnętrznego w spółkach.

Udało nam się uzgodnić w końcu to, o czym mówili poprzednicy, że premię trzeba powiązać z długofalowymi wynikami finansowymi i że może ona być odłożona. I udało nam się również zgodzić z czymś innym, co wydaje mi się nie mniej istotne, udało nam się zgodzić z tym, że polityka wynagrodzeń, niewątpliwie błędna, nie była główną,

Cieszę się z tego ostatniego zapisu szczególnie, bo gdybyśmy taki zapis sformułowali a były takie pomysły to byśmy po prostu przyjęli informację nieprawdziwą i nie pomogłaby ona nam walczyć z przyczynami kryzysu. Dziękuję wszystkim kolegom za współpracę przy tym sprawozdaniu.